Welche Vision haben denn die Europäer von der Zukunft dieser Europäischen Union? Wollen Sie ein zentralistisches Gebilde, das nach innen hin zentralistisch ist, seine Bürger, seine Mitgliedstaaten sozusagen tyrannisiert, und nach außen hin schwach ist? Oder wollen Sie umgekehrt eine Union, die nach innen föderal, subsidiär, demokratisch und liberal ist, nach außen hin hingegen stark und in der Lage ist, die europäischen Interessen in der Welt zu vertreten?

Zu einem solchen Europa würde natürlich eine gemeinsame starke Außenpolitik gehören und ein gemeinsamer außenpolitischer Dienst.

Wir haben noch die alten europäischen Großmächte oder die, die sich dafür halten, die ihre eigene Außenpolitik betreiben, und wir haben auf der anderen Seite die EU, die außenpolitisch eher als impotent gilt, die als außenpolitischer Zwerg gilt, der nichts bewirkt, allenfalls zahlen kann.